til þess að flytja þingsályktunartillögu um heilsársveg yfir kjöl þessi tillaga er endurflutt frá síðasta þingi síðasta vetri því miður fékk sú tillaga ekki þann framgang sem ég hefði átt von á í háttvirtri samgöngunefnd þannig að tillagan er hér endurflutt ásamt mér eru sextán aðrir þingmenn sem skrifa undir þessa tillögu úr öllum flokkum nema vinstri grænum ályktunin hljóðar svo alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að kanna þjóðhagslega hagkvæmni þess að leggja heilsársveg yfir kjöl jafnframt verði gerð forkönnun á umhverfisáhrifum og könnuð samfélagsleg áhrif framkvæmdarinnar meðal annars á atvinnustarfsemi og byggðir landsins ríkisstjórnin skili alþingi skýrslu um málið fyrir fyrsta apríl tvö þúsund og níu eins og ég sagði áður hæstvirtur forseti var þessi þingsályktunatillagan flutt í fyrra og fór þá til samgöngunefndar sem hún væntanlega mun núna það fylgir ítarleg greinargerð og rökstuðningur með þessu máli sem ég ætla ekki að fara að eyða tíma þingsins á þeim erfiðu tímum sem við nú erum í að fara nákvæmlega í en ástæður þess að stór hópur manna hefur áhuga á því að það verði byggður hálendisvegur milli suður og norðurlands er meðal annars sá að vegalengdir milli byggðarlaganna á suðurlandi og norðurlandi munu styttast um um það bil hundrað fimmtíu kílómetra þetta mun hafa

við þessa breytingu og þessa nýsköpun flutningsmála í nágrannalöndum okkar bæði skotlandi og vil ég sérstaklega nefna noreg þar hafa áætlanir verið gerðar og framkvæmda um hálendisvegi má þar nefna að nú eru nokkrir hálendisvegir einir fimm sem liggja frá vesturströnd noregs yfir til óslóar þessir vegir fara sumir hverjir í mjög mikla hæð en áður fyrr voru einungis vegasamgöngur með ströndinni þarna eru menn að stytta leiðir og spara fjármuni með því að stytta þessar leiðir nú er unnið að nýrri leið milli stokkhólms og osló sem er að sama skapi þessi tillaga hér hefur mætt nokkuð neikvæðri umræðu varðandi umhverfisþátt þessa máls í tillögunni sjálfri er meðal annars óskað eftir því að það verði gerð forkönnun vegna umhverfisáhrifa þessarar tillögu ég hef vissan skilning á þeim aðilum sem vilja hugsa um náttúruna og umhverfismálin og fáir hér á alþingi hafa kannski lagt sig meira í framkróka við að standa vel að uppgræðslu og skógræktarmálum en sá sem hér stendur og ég tel að eins og aðrar samgöngubætur á landinu muni vegur yfir kjöl hafa mikil og jákvæð áhrif á uppgræðslu og framgang gróðurverndar á þessu svæði á kili var mikill gróður og kjarr víða og ég held að við getum endurheimt það ég vil í þessu sambandi herra forseti minna á að þegar vegurinn frá vestur skaftafellssýslu og í öræfin var byggður upp með þeim brúarmannvirkjum yfir skeiðarársand þegar árnar voru stokkaðar þar er að koma land fyrir sunnan þjóðveginn núna sem er að gróa upp það er að gróa upp með tímum grösum og mikið birkikjarri sem er að verða þar og ég hygg að eftir tíu til fimmtán ár verði eitt stærsta birkiskógarsvæði landsins á skeiðarársandi þetta er þekkt fyrirbrigði frá öðrum löndum að svona gerist ég vil jafnframt benda á þær gríðarlegu landbætur sem urðu þegar vegirnir í rangárvallasýslu voru byggðir upp og markafljótið stokkað ekkert hefur haft jafn jákvæð áhrif

fyrir náttúru okkar og fyrir landgæði á íslandi og þessi tvö mál á sama hátt er ég sannfærður um það varðandi náttúrumálin náttúruverndina verði vegur yfir kjöl til mikilla bóta hvað þennan þátt varðar auk þeirra þátta sem ég nefndi hér og koma fram